Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor, kolegice, kolegi! Današnji, zgodovinsko gledano, že peti poskus ustavne obtožbe v Sloveniji kaže, da SDs po neki svoji stari, da ne rečem prežvečeni maniri zlorablja institute, ki jih ponuja naša ustava, naša zakonodaja. In glede na to, da smo bili v preteklosti priča že propadlim poskusom ustavnih obtožb zoper doktor Danila Türka, doktor Janeza Drnovška, doktor Mira Cerarja in glede na današnje napovedi je več kot očitno, da tudi to, obtožbo ne čaka nič drugačna usoda in saj morda strinjati s tem, da vsi ti, pretekli predsedniki vlad, vključno z aktualnim, zasedajo skorajda ne nekakšno častno mesto, nekoč v prihodnosti bo morda celo to neko dobro znamenje, za vsakega predsednika vlade, če je dobil, eno od obtožb SDS. Skratka, statistika vam ne gre v prid. Verjamem, da tudi današnji izid ne. Problematično se nam pa zdi to, da skušate s tem dejanjem, ne samo nekako, omalovaževati delo aktualnega predsednika vlade, ampak tudi sebe predstaviti kot tiste, ki se borite za neke ustavne vrednote, za ustavni red. Pa vam bom morda kasneje, še kaj več povedal v zvezi s tem, nastavil ogledalo. Bi pa morda uvodoma začel s samo, ustavno, obtožbo oziroma v predlogom sklepa, ki ga imamo danes na mizi. Sto devetnajsti člen Ustave Republike Slovenije pravi: "Predsednika vlade ali ministre lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri upravljanju njihovih funkcij." Predsednika vlade obtožujete, da je s svojim ravnanjem oziroma njegovo opustitvijo odgovoren za nadaljevanje neustavnega stanja, ki je posledica neizvršitve odločbe ustavnega sodišča iz leta dva tisoč štirinajst, ki se tiče financiranja zasebnih, šol. Vprašanje, ki se nam kot prvo zastavlja, je, če je predsednik vlade odgovoren za nadaljevanje neustavnega stanja, neustavno stanje pa se nanaša na vsebino nekega zakona, kako pa naj bi ga potem prekinil, če predsednik vlade ni zakonodajalec. Zakone namreč, spoštovani kolegice in kolegi, sprejemamo mi v državnem zboru. Smo v preteklosti že obravnavali zakone s področja, ki se dotika ustavne obtožbe. In moram reči, da se takrat nismo najbolj izkazali, pa v s tem ciljam na vse poslance vseh političnih skupin od levice do desnice. V svojem predlogu sklepa v zvezi z obtožbo predsednika vlade opozarjate na predsednico ustavnega sodišča, bivšo predsednico, ki je nekoč dejala: "Treba je posebej opozoriti na neodzivnost zakonodajalca v zvezi s tistimi odločitvami izs preteklih let, glede katerih bi se že zdavnaj moral odzvati in odpraviti ugotovljene protiustavnosti." Torej zakonodajalca. Nadalje se v svojem sklepu sklicujete na poročilo ustavnega sodišča Republike Slovenije za leto dva tisoč sedemnajst, kjer piše, da sta leta dva tisoč šestnajst potekla roka za odpravo protiustavnosti, ki sta bili ugotovljeni v dveh odločbah ustavnega sodišča, na kateri se zakonodajalec še ni odzval. Torej ponovno govorimo o očitku ustavnega sodišča zakonodajalcu in ne vladi ali predsedniku vlade. Nenazadnje se sklicujete tudi na zakonodajno-pravno službo državnega zbora, ki je pri obravnavi predloga novele zakona, ki naj bi odpravil to protiustavnost z dne dvajsetega četrtega dva tisoč šestnajst, opozorila, da mora državni zbor kot zakonodajalec čim prej realizirati ustavno odločbo. Torej ponovno govorimo o tem, da mora, da je državni zbor tisti, ki mora realizirati ustavno odločbo. Torej že če bi si samo prebrali lastni tekst in vse citate, ki ste jih notri dali, bi ugotovili, da danes tožite psem napačnega, povsem napačno institucijo, če se smem tako izraziti oziroma, napačno funkcijo, saj glede na naš ustavni red zakonodajna funkcija, vse kar je potrebno popraviti z zakonom, pritiče državnemu zboru in nikakor, vladi, še manj predsedniku vlade, tudi če so, v tudi če so, legitimirani, da vložijo posamezne predloge, ne. Na koncu mi o o zakonih odločamo mi kot poslanci. Ustavni sodniki so z odločbo, ki se danes velikokrat citira, odločili, da pravica do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah od države ne zahteva, naj financira tudi izvajanje razširjenih programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese. Je pa potrebno v celoti financirati obvezni del programa, saj je ta enotno določen po svoji vsebini za vse izvajalce. Obvezni in razširjeni program seveda nista neka, pojma raztegljiva v državnem zboru, imata svojo vsebino, v Zakonu o osnovni šoli, tako da v zvezi s tem ni potrebna neka posebna diskusija. Bi pa izpostavil to: Omenja se delo tudi prejšnjega predsednika vlade, pa vendar se ne omenja neko pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati ob presoji, današnjega predloga sklepa o ustavni obtožbi, in sicer, niste nikjer omenili, da se je v prejšnjem mandatu, da smo mi obravnavali ta zakon, ki naj bi odpravil ustavno neskladje, da je bil predlagan s strani prejšnje vlade, in da ko smo ga imeli na mizi, tako kot ga bomo predvidoma imeli v tem letu, da se je našlo cel kup izgovorov, zakaj ta zakon ni dober, čeprav je ob obravnavi zakona zakonodajno-pravna služba rekla takole: "Predlog zakona - torej govorim o zakonu iz v prejšnjem mandatu - odpravlja različen obseg financiranja obveznega dela javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja na javnih in zasebnih šolah, zato s tega vidika tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe uresničuje odločbo ustavnega sodišča." Torej, imeli smo predlog zakona, predlagala ga je takratna vlada, vendar se je potem odprla diskusija v zvezi s tem, koliko naj bo financiran obvezni del, koliko naj bo še posebej pa koliko naj bo financiran razširjeni del, ali naj bo to stoodstotno, ali naj bo petinosemdeset-, petinšestdeset-, ničodstotno. Skratka, razvila se je, pestra ideološka debata o tem, kdo se bolj zavzema za javno šolstvo in kdo ne. Torej, če v tem državnem zboru dejansko obstaja neka iskrena želja po ureditvi, tega področja, pa s tem ciljam na vse stranke, od povsem leve do povsem desne, potem verjamem, da se bomo kaj hitro ob predlogu, ki ga bo predlagala vlada, ponovno, najsi bo takšen ali drugačen, strinjali glede tega, kakšen naj bo obseg financiranja obveznega ali razširjenega programa, in da ne bomo polemizirali vse z namenom, da tudi v tem mandatu ta ustavna odločba ne bo realizirana. Kot sem povedal uvodoma, se je predlagatelj in njegovi sopodpisniki so se seveda spotaknili ob temo, ki je zanje ideološka, ki jim gre na njihov ideološki mlin. Pri tem se sklicuje na odločbe ustavnega sodišča, čeprav je nam znano iz preteklosti, da nimajo vedno kolegi enakih stališč do dela ustavnega sodišča in do njihovih odločb. Zdaj, kadar grejo te na njihov ideološki mlin, potem so odločbe zelo dobre in se jim ploska, ko pa niso ali če jih, ne vidijo, v skladu s svojo interesno sfero, najsi bo to ideološka tema ali pa tema, ki se tiče, kakšnega od postopkov katerega izmed njihovih članov, potem dobi to naše ustavno sodišče z njihove strani, z vaše strani, spoštovani kolegi, tudi kakšen drug status in se veliko manj sklicujete na ustavni red. Na primer vaš predsednik je v zvezi z odločitvami ustavnega sodišča glede izbrisanih nekoč dejal, po mojem mnenju, citiram: "Po mojem mnenju moramo odgovornost za zaplete v zvezi z urejanjem statusa izbrisanih in tudi za referendum v celoti pripisati spolitiziranemu ustavnemu sodišču." Ali pa: "Noben referendum ne bi bil potreben, če bi v Sloveniji imeli normalno ustavno sodišče in normalno oblast, ki bi v skladu z ustavno prisego skrbela za blaginjo vseh svojih državljanov." Danes se oklepate ustavnega sodišča. Jaz ne vem, kaj se je tako spremenilo. Ali pa gre morda res za to, kar sem omenil uvodoma, da takrat, ko vam to paše, takrat je ustavno sodišče dobro, ko se vam pa zdi, da odločbe gredo nekako v nasprotju z vašimi strankarskimi partikularnimi interesi, takrat je pa naenkrat ustavno sodišče spolitizirano, da ne rečem celo, nenormalno, ker ste pač rekli, da bi si želeli imeti normalno ustavno sodišče. In ne nazadnje tudi delo v preteklih mandatih, se ne bom, ne bom ponavljal, predsednika vlade, čeprav sem si tudi pripravil, vaše delo kaže na to, da je ta odnos do neizvršenih ustavnih odločb in do, pravnega reda, ki naj bo, kolikor toliko spoštovan, zelo, da imate ta odnos, bom rekel, zelo spragmatiziran in ga pravzaprav, popravljate, po svojih potrebah. Zdaj, če ste na oblasti, pa če vam kaj ni po godu, potem se to prestavi. Če vam pa je po godu, pa, pač se postavite za nekakšno realizacijo ustavne odločbe, čeprav moram reči, da mi na pamet zdajle nobena ne pride, ampak, želim izpostaviti vaš modus operandi, kot sem ga opisal v preteklosti, mislim v v predhodnih navedbah. Kar se tiče, vašega predloga, zdaj jaz mislim, da je iz moje razprave več kot očitno, da mi tega, predloga ne bomo podprli. Ocenjujemo, da je, če primerjamo to ustavno obtožbo z, recimo da, kazenskim postopkom, da bi bilo to blizu neki krivi ovadbi, skratka, nepotrebni, neutemeljeni obtožbi, ki je zgrešena v svojih temeljih, niti pravega ne obtožujete. Tisti, ki je za obtožiti, je ta državni zbor z vami vred in z nami. In, to je eden izmed razlogov, da se še posebej, bom rekel, z nekim žolčem odzivamo na takšne poskuse, ne nazadnje, tudi nam, pa državljankam in državljanom, ne vlivajo takšni poskusi zaupanje v naš, pravni sistem. Občutek dobivajo, da so vsaj delu, ki vam verjame, da so te obtožbe utemeljene, na koncu so razočarane, razočarani, ker padejo. Mislim, da to ni dobro. To ocenjujemo tudi v naši poslanski skupini, Stranki Modernega centra, za zaupanje državljank in državljanov do institucij in institutov te države. Torej v poslanski skupini Stranke Modernega centra, bomo glasovali proti sklepu, ki ste ga predlagali, bomo pa, tako kot smo bili v prejšnjem mandatu, konstruktivni pri realizaciji ustavne odločbe, ki se tiče, osnovnega zasebnega osnovnega šolstva. Ocenjujemo da, za razliko od nekaterih drugih, da zasebno osnovno šolstvo lahko krepi in bogati šolski prostor, seveda ne more nikakor nadomestiti neke javne mreže, pa vendarle nimamo tako odklonilnega mnenja, kot ga imajo nekateri v tem prostoru, in v tej luči bomo seveda, kar se da konstruktivni in zato, s tem namenom, da bomo to odločbo realizirali v tem mandatu. Hvala lepa.